forseti ég vil byrja á að þakka ráðherranum fyrir greinargóðar upplýsingar ég er sammála túlkun ráðherrans kannski loksins að við erum sammála um eitthvað ég held að það sé gífurlega mikilvægt að halda í samstöðuna sem

málinu og halda áfram því góða samstarfi við þau félagasamtök sem hafa unnið gríðarlegt starf það er brýnt að hafa þau áfram með í ráðum nú þurfum við öll að standa saman og standa í lappirnar þetta mál var tekið af þinginu eftir afgreiðslu og fór í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta er sú leið sem þjóðin valdi ég er reyndar sammála þjóðinni en nú þurfum við öll að standa sem einn maður og klára þetta mál ég er alveg viss um að við gerum það með sóma